Il nous appartient d'inverser cette tendance et de mobiliser tous les moyens à notre disposition pour améliorer le financement des entreprises. C'est une étape indispensable sur le chemin de la reprise économique et d'une croissance durable. Depuis avril 2011 et l'adoption de l'acte pour le marché unique par la Commission européenne, d'importantes étapes ont été franchies pour dynamiser la compétitivité de nos entreprises, et notamment des PME.

Seulement, à la différence d'autres régions dans le monde, l'Union européenne a pris du retard pour détecter et encourager ces champions de demain à travers un cadre de financement solide et orienté vers la croissance, celui du capital risque. Ces relais de croissance nous font aujourd'hui cruellement défaut, notamment dans les nouvelles technologies. De même, les entreprises qui poursuivent des objectifs dits sociaux sont des réservoirs importants de cette croissance durable dont nous avons besoin. Ces entreprises créent du lien social grâce à leur politique d'insertion en faveur des citoyens les plus défavorisés, notamment en permettant le retour à l'emploi de nombreuses personnes sans activité. La poursuite d'objectifs sociaux, éthiques et environnementaux peut générer des effets externes positifs pour un pays, mais aussi permettre de revitaliser certaines de nos régions. Le débat que nous tenons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ce contexte. Il s'agit de remettre la finance au service de l'économie réelle, celle qui innove et crée des emplois. Car l'Europe a des ressources financières, elle a même un des taux d'épargne les plus élevés au monde. Il s'agit donc d'orienter cette épargne vers les secteurs qui en ont le plus besoin et, avant tout, vers les PME actives dans ces secteurs. C'est pourquoi la Commission a proposé de créer un nouveau cadre législatif pour les fonds européens de capital risque et d'entrepreneuriat social. À travers ces propositions, ces fonds pourront obtenir une autorisation de commercialisation unique, valable partout en Europe, qui leur permettra de collecter de l'argent beaucoup plus facilement auprès des investisseurs. Nous sommes très reconnaissants aux rapporteurs, Philippe Lamberts et Sophie Auconie, ainsi qu'aux rapporteurs fictifs, pour le travail qui a été fait sur ces deux dossiers. De nombreuses questions techniques ont été rapidement résolues sous la présidence danoise et nous sommes satisfaits de l'accord politique intervenu au dernier jour de cette présidence. Nous saluons l'esprit de coopération et de compromis qui a rendu cela possible. Il y a donc aujourd'hui un large accord entre le Conseil et le Parlement dans les nombreux domaines couverts par les deux dossiers. Néanmoins, un article demeure en suspens, celui sur les paradis fiscaux. Je vous rejoins pleinement dans la lutte contre les paradis fiscaux. Je considère que ces types de systèmes fiscaux constituent un problème majeur qui doit être résolu de toute urgence. Mais je crois aussi que ces deux propositions ne peuvent pas être les otages d'un seul article. Quand il y a un accord sur la quasi totalité du contenu et quand le désaccord porte seulement sur un élément très spécifique, il faut déployer tous les moyens pour sortir de l'impasse. Nous commes tous conscients, ici, du temps que nous perdrions et que nous ferions perdre aux entreprises si nous allions en deuxième lecture. En conséquence, je voudrais vous inciter à reprendre le fil des discussions avec le Conseil le plus rapidement possible sur ce dernier point. La Commission est prête à faciliter un nouveau compromis à ce sujet. Dans notre optique, une solution envisageable pourrait se construire sur quatre piliers.

Troisièmement, une déclaration de la Commission européenne sur l'établissement de normes harmonisées pour l'identification des paradis fiscaux. Quatrièmement, la mention d'une clause de révision dans les règlements, par laquelle la Commission s'engage à promouvoir, si besoin est, des mesures supplémentaires pour s'assurer que le fonds de capital risque, le fonds social, ne soit pas domicilié dans les paradis fiscaux. La Commission s'est toujours engagée à faire respecter le droit international en matière fiscale et continuera de lutter contre toute forme d'évasion fiscale.

Mais l'essentiel, aujourd'hui, est que nous nous engagions à avancer rapidement vers l'adoption de ces deux textes, parce que le but ultime est bien celui de favoriser le financement des PME. C'est un signal fort que nous pouvons aujourd'hui adresser à l'ensemble des acteurs économiques pour leur montrer que l'Europe a compris l'étendue des problèmes et est là pour proposer des solutions.